C'è stata una richiesta del Parlamento europeo nel 2011, ci sono state richieste da parte del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale, c'è stata un'iniziativa nel marzo dell'anno scorso da parte della Presidenza irlandese il consenso politico c'è tutto, c'è anche la base giuridica, e non c'è nulla nella nostra risoluzione che infranga il principio di sussidiarietà. Ma soprattutto c'è un problema perché i cittadini e gli abitanti dell'Unione europea che sono sulla strada sono sempre di più e sono probabilmente quelli più difficili da raggiungere per i nostri strumenti di democrazia partecipata. Gli Stati membri hanno la principale responsabilità, ma abbiamo una grande cacofonia tra di essi abbiamo quelli che fanno un'assistenza per tutti, quelli che fanno un'assistenza soltanto per i cittadini dell'Unione europea, quelli che aiutano soltanto quelli del proprio paese abbiamo Stati membri che discriminano, se non criminalizzano, le persone che vivono per la strada altri dove abbiamo dei comportamenti molto diversi regione per regione. C'è sicuramente un lavoro da fare da parte della Commissione europea. L'abbiamo già sentito i fondi europei sono disponibili, le buone pratiche ci sono, delle buone notizie, delle cose che possiamo diffondere. C'è poi la questione della mappatura del problema ma è possibile che nell'Unione europea, dove Eurostat ci fornisce statistiche su qualsiasi cosa, non abbiamo ancora un'idea precisa dei contorni di questo problema, né abbiamo criteri di definizione che possano essere comuni?